Pani Przewodnicząca!

Dobrze, że możemy używać tych instrumentów w stosunku do krajów, wobec których mamy daleko idące zamierzenia, czy to stowarzyszenia się, czy to rozszerzenia. Dobrze, że Parlament zyskuje coraz większy wpływ na ten instrument.

Powinniśmy koncentrować się na tych elementach, które realnie sprzyjają reformom i budowie społeczeństwa obywatelskiego.